Es ist auch ein Stück weit ein Ausdruck der Lage, in die die Europäische Union kommen könnte, wenn wir nicht wieder sorgfältiger und entschiedener europäische Politik gestalten. Meine Auffassung ist die, Martin Schulz, dass nicht die kleine Vertragsänderung, die Deutschland will und braucht weil die Finanzkrise eben keine Naturkatastrophe ist das Problem ist. Sondern das Problem ist, dass der Europäische Rat und gerade die Vertreter der großen Länder im Europäischen Rat nicht mehr in der Lage sind, in dieser Krise dafür zu sorgen, dass ein positiver Funke von den Brüsseler Treffen in die Gesellschaften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union überspringt. Ich finde das wirklich bizarr, wie schnell dieser pro europäische Geist verlorengegangen ist. Ich finde das bizarr, wie gerade Deutschland als Land, das so stark von Solidarität profitiert hat in der älteren und in der jüngeren gemeinsamen Geschichte, nicht mehr in der Lage ist, eine Debatte, die heute von Egoismus und Kleingeistigkeit geprägt ist, herauszuführen in eine Diskussion darüber, warum es richtig ist, dass die Mitgliedstaaten in Europa ihre Schicksale so stark miteinander verknüpft haben und warum dem Rat und auch Ihnen, Herr Van Rompuy, es nicht mehr gelingt, den Bürgerinnen und Bürgern, deren Verunsicherung Joseph Daul ja so zutreffend beschrieben hat,

Das zweite ist Es fehlt eine ehrliche politische Erklärung darüber, dass wir weder jeden Griechen noch jeden Iren retten, sondern dass wir Banken retten von Fall zu Fall, und dass Irland nicht allein ein irischer Notfall ist, sondern gleichzeitig

Ich glaube, dass diese ehrliche Erklärung die Grundlage dafür ist, dass die Bürgerinnen und Bürger dem, was in Brüssel in diesen Krisenzeiten beschlossen wird, auch tatsächlich zustimmen. Ich möchte als drittes sagen, dass ich finde, dass Herr Verhofstadt ausdrücklich Recht hat. Die Wirtschaftsregierung ist das, was jetzt Gestalt annehmen muss.

Und so oft der Rat oder die Kommission erklären, dass sie sobald als möglich die notwendigen Schritte konsequent ergreifen wollen, schrillen bei mir die Alarmglocken, weil genau dieser pro europäische Geist der Solidarität fehlt, es zu diesen notwendigen konsequenten Integrationsschritten nicht kommt. Es ist eine Sache, jetzt über das Steuerdumping in Irland zu reden.

Aber insgesamt müssen die Mitgliedstaaten ihre Steuerpolitik aufeinander abstimmen, sonst wird das nicht gut weitergehen in der Europäischen Union. Es gibt diese eine Diskussion, die sollten wir nicht leicht nehmen, weil die auch prominent angestoßen ist Die Beteiligung der Gläubiger, die Restrukturierung der Schulden auch unter denen, die die Krise direkt verursacht haben. Ich muss Ihnen sagen Es fällt mir wahnsinnig schwer, zu beurteilen, was da richtig und falsch ist.

Wir wissen, dass es eine Frage der Zeit ist, bis die auch den Antrag auf Solidarität und Krisenmanagement stellen werden. Ob wir uns einen Gefallen tun, wenn wir die Gläubiger jetzt beteiligen, oder ob es nicht besser ist, tatsächlich jetzt zu sagen Wir wollen diese Wirtschaftsregierung, wir wollen eine starke Regulierung des Bankensektors, wir wollen die Finanztransaktionssteuer oder Vermögensabgaben von denjenigen, die in der Krise Geschäfte machen. Das ist eine Abwägung, die müssen wir zusammen tun.